În iunie 2011 am întrebat Comisia, printr o întrebare scrisă, dacă are în vedere revizuirea Directivei 24 din 2006 privind păstrarea datelor, astfel încât la nivel european să fie aplicate condiții uniforme pentru păstrarea datelor, care să fie în conformitate atât cu prevederile constituționale ale statelor membre, cât și cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și care să nu aducă atingere exercitării dreptului la liberă circulație, dreptul la viață privată. În răspunsul pe care l am primit de la dumneavoastră, pe 12 august 2011, ne ați informat cu privire la consultările pe care Comisia le a avut cu societatea civilă, autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor, statele membre, reprezentanții sectorului de profil și autoritățile judiciare. Spuneați că ați luat la cunoștință diferitele puncte de vedere privind posibilele căi de urmat și că veți analiza aceste căi de urmat în cadrul unei evaluări a impactului care va preceda o propunere de revizuire.